Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořila, domnívám se, že je správné, aby Evropská unie budovala svoji obrannou a zahraniční politiku ve vztahu k multilateralismu, ve vztahu k NATO, to je nepochybně náš hlavní bezpečnostní garant. NATO nadále bude hrát hlavní roli, většina členských států je součástí NATO. Měla jsem jisté výhrady k té části, která se týká role Evropského parlamentu, který by měl posilovat svoji roli jako třetí pilíř této politiky. Domnívám se, že bychom měli respektovat v této oblasti vedoucí, řekněme úlohu, roli členských států a Rady.